virðulegi forseti kæru landsmenn

innviðir samfélagsins voru sterkir og allar líkur bentu til þess að uppbyggingin gæti verið hröð og þjóðinni til hagsældar þá þurfti að skapa nýja stefnu og festu til langtíma litið forgangsraða í ríkisrekstri skera niður gæluverkefni en fyrst og síðast að standa vörð um grunnþætti ríkisins sú ríkisstjórn sem ekki forgangsraðar verkefnum til að grunnstoðir samfélagsins virki og standi af sér áföll á að segja tafarlaust af sér ríkisstjórn hæstvirtur ráðherra jóhönnu sigurðardóttur sem nú gengur úr sal og hæstvirtur fjármálaráðherra steingríms j sigfússonar sem situr ekki hér í salnum hafa tekið ákvörðun um að stjórna landinu með stjórnleysi sem á rætur að rekja í anarkisma stjórnleysisstefna einkennist fyrst og síðast af andstöðu við ríkjandi samfélag lög og hefðir og leiðir síðar til upplausnar og ringulreiðar

brotið jafnréttislög hæstvirtur fjármálaráðherra hefur dælt ríkisfé inn í vonlausar bankastofnanir og tryggingafélög og eru mörg verka hans til skoðunar hjá esa þau ríkisstjórnarfrumvörp sem komið hafa fyrir þingið eru öll því marki brennd að veikja löggjafann og færa völd til framkvæmdarvaldsins þrátt fyrir skýlaus skilaboð í rannsóknarskýrslu alþingis um að styrkja ætti löggjafann hæstvirtur forsætisráðherra ætlar sér að færa stjórnarskrárvald löggjafans úr þingsölum þrátt fyrir að stjórnarskrárákvæði geri það ómögulegt ríkisstjórnin ætlaði jafnframt að færa löggjafarvaldið frá alþingi í forsætisráðuneytinu í stjórnarráðsmálinu og jafnframt ætlaði ríkisstjórnin að umbylta fiskveiðistjórnarkerfinu og skapa gríðarlega óvissu í þeirri atvinnugrein ríkisstjórnin heldur til streitu vitavonlausu aðildarferli að e s b með gríðarlegum kostnaði í mikilli andstöðu við landsmenn og sér ekki að evrópa brennur ásamt evrunni þrátt fyrir það situr hæstvirtur forsætisráðherra í kvöld og telur það að mikill meiri hluti landsmanna sé á bak við þessa umsókn er hægt að sjá málið í verra ljósi hæstvirtur forsætisráðherra sagði í ræðu sinni áðan að samskipti á alþingi hefðu aldrei verið verri en nú þetta segir sá þingmaður sem hefur rúmlega þrjátíu ára þingreynslu var kallað réttur stjórnarandstöðunnar til að tjá sig þegar hæstvirtur ráðherra var þingmaður en heitir málþóf nú nú síðast í dag fór sjálfur hæstvirtur forseti alþingis fram með þá skoðun að breyta ekki áratugahefð við setningu alþingis hvert sem litið er ríkir stjórnleysisstefna hjá ríkisstjórnarflokkunum í stað þess að viðurkenna vanmátt sinn og gefast formlega upp gagnvart verkefninu skal gamalgrónum reglum siðum og lögum breytt til að ríkisstjórnin geti lifað örfáar vikur enn ég minni á að samfylkingin hefur setið í ríkisstjórn síðan á vordögum tvö þúsund og sjö eða í rúmlega fjögur ár það þýðir ekkert fyrir þingmenn samfylkingarinnar að koma hér fram og bera ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum liðinna fjögurra ára ég minni enn á að enn sitja tveir hrunráðherrar í ríkisstjórn íslands hæstvirtir ráðherrar jóhanna sigurðardóttir og össur skarphéðinsson kæru landsmenn er nema von að illa gangi að endurreisa þjóðina og landið allt

barnalegt hrós sem hann fer sjálfur fram með nú síðast í fréttum í ríkisútvarpinu í morgun var hann að hæla sér fyrir góðan árangur í ríkisfjármálum ég minni á það að þrátt fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra hafi sagt í ræðu áðan að framsóknarflokkurinn hafi staðið fyrir því að byggja upp áliðnað og gott fiskveiðistjórnarkerfi þá er áttatíu prósent af ríkistekjum komandi inn í ríkiskassann nú af þessum starfsgreinum þetta er einkennilegt að þetta skuli vera talað niður nú þær atvinnugreinar sem þó halda lífi í

reiknaðir eru inn í vísitölu neysluverðs leggjast beint á verðtryggð húsnæðislán við íslendingar eigum gnótt tækifæra hér þarf nýja framsýna kjarkaða ríkisstjórn við þurfum að forgangsraða við þurfum að standa vörð um heimilin atvinnuuppbyggingu menntakerfið heilbrigðisgeirann lögregluna dómstólana og landhelgisgæsluna við þurfum að standa vörð um auðlindir okkar skilgreina þær hverjar þær eru og hvernig eigi að nýta þær þær þurfum við einnig að tryggja með sérstakri lagasetningu ágætu landsmenn ég óska ykkur allra heilla með ósk um að blessuð nýárssól færi okkur heill og hamingju og nýja ríkisstjórn það verður að rjúfa kyrrstöðuna gerum það saman